Marko Pogačnik, izvoli. Hvala lepa, podpredsednik za besedo, spoštovane kolegice in kolegi, to, kar danes slišimo, je enostavno neprimerno, zgrožena sem nad vsemi temi navedbami, kljub temu da smo že v prejšnjem mandatu, pri sprejemanju poročil o delovanju DUTB slišali kar nekatere, bom rekel zelo zanimive stvari, tudi komisija za nadzor javnih financ je delovala na tem področju, vendar, kakšnega epiloga ni bilo. Te arogance, ki smo jo doživeli, moram reči, da so neprimerne, in enostavno tudi ti obvodi vodstvenega kadra pri iskanju, boljših plač so bile zame takrat nesprejemljive, se pravi, nakopičenje vseh teh težav v DUTB-ju je neizmerno veliko, postavlja se veliko vprašanj, komisija oziroma preiskovalna komisija bo imela ogromno dela, da se poiščejo tudi odgovornosti, predvsem bo komisija iskala politično odgovornost, za vse te težave, ravnanja, ki so se pač pojavljali v tem obdobju, a v tem moram reči, da se mi izrazito izpostavlja vprašanje, kje so bili pristojni organi do sedaj. Pri revizijskem poročilu za leto dva tisoč štirinajst-dva tisoč petnajst, če to podrobno pogledamo, podrobno poročilo obsega štiristo in več strani, je res, navedenih toliko nepravilnosti, da te kar zmrazi, če bi eden politik oziroma če politik, naredi eno samcato napako ali pa že če samo obstaja sum, da je storil napako, se sproži vas aparat, ob tem pa tudi, se sproži vsa medijska, kampanja, zoper omenjenega poslanca, ali kakeršnega koli drugega politika, in na koncu je tudi takšen politik uničen, v tem konkretnem primeru Družbe za upravljanje terjatev, pa moram reči da, ni bilo nekih bistvenih medijskih, navedb, in to me resnično boli, in zdaj če se dotaknem, tega revizijskega poročile iz dva štirinajst-dva petnajst, mislim, ko to pogledaš, enostavno bi že goreti morale vse rdeče lučke. Kaj zdaj to pomeni? Naj navedem, DUTB od NLB je prevzela del terjatev, ki ni bil skladen z odločitvami Vlade Republike Slovenije in Evropske komisije, ki sta določali določeno vrednost terjatev v višini nekaj manj kot ene milijarde sedemsto, iz tega izvzela terjatve v višini sto trideset milijonov samovoljno, brez obvestila medresorske komisije ministrstva za finance. Ja, ljudje božji, a sami lahko delajo in samo lahko počnejo brez kakršnega koli nadzora? Nadalje, s prevzemom tveganih postavk ni sprejela vseh potrebnih pravnih aktov, z bankami ni zagotovila pravočasnega prevzema kreditne dokumentacije, ni razpolagala s celotno dokumentacijo. Ja, ljubi bog, kje smo, zakaj je temu tako, ali ste res tako, obnaša dober gospodar? tako tudi ni, sprejel oziroma je sprejel več različnih internih aktov o postopkih odločanja, pri upravljanju premoženja ni dobil nobenega soglasja. Ali lahko mi tako ravnamo, bom konkretno rekla, če če je interni akt sprejet, ga mora nekdo potrditi, sistemizacija se mora nekje potrditi, tako da tudi tukaj tega ne razumem oziroma takšne zadeve so zame nične. DUTB ni sprejela za leto dva tisoč petnajst načrta prodaje sredstev, ni bil objavljen na spletni strani, zakaj in s kakšnim namenom? To bo imela nalogo komisija, ki bo to obravnavala. Za upravljanje terjatev ni bilo zagotovljenih ustreznih podlag za odločanje v izvedbi oziroma prevzemu nepremičnin, prevzete nepremičnine brez oddaje javne objave, brez zbiranja konkurenčnih ponudb, odločitev ni sprejel pristojni organ, ja, pa ljubi bog, kaj to pomeni, kaj tu mislim, res jaz enostavno tega ne razumem, kam to vse skupaj je peljalo v tem obdobju, v letu dva tisoč petnajst ni uredila načina vodenja evidentiranja in hrambe dokumentov, ni bilo vzpostavljenega, ustreznega evidentiranja prejeta in izhodna pošta, vsepovsod vse institucije moramo imeti to urejeno, a DUTB je neki drug organ, ki ne vem, počne, kar se mu je. Veliko, veliko vprašanje, upam, da bomo na koncu tudi dobili odgovore, zato je toliko bolj pomembno, da nekako vse politične opcije, ki smo v tem parlamentu, v te, to komisijo imenujemo čim bolj kompetentne ljudi, ki mogoče poznajo tako, kot je predlagatelj tudi omenil, te, ki so se že nekdaj ukvarjali, mogoče kriminaliste, pravnike, ki poznajo to področje, kajti vsi ostali, bom rekla, imamo malce manj izkušenj na tem področju, vendar verjamem, da tisti, kateri bodo imenovani v to komisijo, bodo poskušali iskati rešitve, se tudi posvetovali z drugimi, in da bomo prišli do, te, bom rekla, ki jih sedaj imam kot sume storitve kaznivih dejanj, da bodo dosegle tudi končni epilog, predvsem je potrebno, da se komisija osredotoči na bistvo, ali in kdo od nosilcev javnih funkcij je odgovoren, da je to teh nepravilnosti, neučinkovitosti negospodarnosti poslovanja v DUTB prišlo, kajti namen DUTB-ja ni bil, v tej smeri takrat, ko se je ustanavljala, to, da se, da bo delovalo nepravilno, neučinkovito, negospodarno, absolutno to je treba narediti končno konec, ključno pa je nekaj, da se iz tega nekaj naučimo, da bodo tisti, kateri so karkoli naredili narobe, to tudi poravnali, in vsekakor gleda na škodo in vložena sredstva, obstaja širši javni interes za to preiskavo, vsled vsega tega navedenega podpiram, to preiskovalno komisijo, želim si, da bomo prišli še v tem mandatu do rezultatov in da bodo potem na koncu tudi pristojni organi naredili svoje. Mogoče bi še edino, kar bi predlagala komisiji, da v primeru, da se bodo ugotovili, ti da bodo ugotovljeni ti sumi, ki jih pač sedaj sumimo, tudi potrjeni, menim, da bi bilo potrebno tudi poseči v zakonodajo, da takšni ljudje, ki so sodelovali tako ali drugače pri takšnih postopkih, nikoli ne bi mogli več sodelovati, na vodilnih, mestih, tako da, tu jaz mislim, dam apel, naj pa še enkrat, rečem vso srečo preiskovalni komisiji, ki bo opravljala to zelo zelo zahtevno delo, hvala lepa. Hvala lepa, besedo ima magister Marko ...